Ale cieszę się również z tego, że w tym projekcie dostrzeżony został problem ferm wielkoprzemysłowych i zagrożenia, które wiąże się ze stosowaniem antybiotyku wobec zwierząt hodowanych w tych fermach.